virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í norðurhöfum frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið með tillögu þessari er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að gera úttekt á möguleikum þess að á vestfjörðum verði þjónustumiðstöð og umskipunarhöfn fyrir útgerð og siglingar í norðurhöfum í samráði við heimamenn nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt kristján l möller og þórunn sveinbjarnardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins jón bjarnason var áheyrnarfulltrúi við afgreiðslu málsins og er samþykkur áliti þessu alþingi sautjánda mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson formaður frá herdís á sæmundardóttir anna kristín gunnarsdóttir guðjón hjörleifsson sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson guðjón a kristjánsson